A vállalkozók és szociális védelem témájának összekapcsolásakor nekem elsődlegesen a családi vállalkozások jutnak eszembe, amelyek természetüknél fogva szociálisan érzékeny és szociális védőhálót nyújtó intézmények. Éppen ezért kell őket maximálisan támogatni.

Hatalmas a bürokrácia, és arra lenne igényük, hogy az állam főleg ezekben a válságos időkben felkarolja és támogassa őket.